um klukkan fjögur í dag fer fram utandagskrárumræða um hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson hæstvirtur samgönguráðherra kristján l möller verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund